Das neue FRONTEX Mandat ist ein Beitrag, um dahin zu kommen, dass beim notwendigen Schutz der Grenzen die Menschenrechte beachtet werden und Schutzsuchende tatsächlich Schutz bekommen. Manches hätte ich mir dabei besser gewünscht, etwa bei der Frage der unabhängigen Beobachter. Doch egal wie man dieses neue Mandat bewertet es bleibt Flickwerk! Bei aller auch berechtigten Kritik an FRONTEX bleibt ein Punkt häufig unerwähnt, nämlich die Beteiligung, die Verantwortung der Mitgliedstaaten, mit denen FRONTEX zusammenarbeitet.

Es wäre aber schon ein wichtiger zusätzlicher Schritt, wenn wir endlich z.

ein einheitliches, ein verbessertes europäisches Asylsystem hätten. Das neue FRONTEX Mandat kann ein richtiger Schritt sein, doch kritische Begleitung bleibt zwingend notwendig. Die Diskussionen um Grenzschutz und um die Rechte von Flüchtlingen werden allein mit diesem neuen Mandat nicht beendet sein.